Paní předsedající, nastávají nám vánoční svátky, které by měly být svátky klidu a míru. Na druhou stranu bychom je všichni chtěli prožít v rodinném kruhu, možná i na vánočních trzích nebo veřejných shromážděních, ale zejména v klidu a bezpečí. Myslím si, že ta bezpečnost je skutečně klíčová. Po útocích, které se odehrály zrovna na vánoční svátky v Německu, potřebujeme mít jistotu, že radikalizované skupiny jsou skutečně eliminovány. Naopak naproti tomu získáváme spíše další znepokojivé zprávy z řady evropských států. Myslím, že do popředí vystupuje otázka nedostatečné koordinace výzvědných služeb, bezpečnostních složek, které nesdílí mezi sebou informace, nevěří si.

Očekávají nepochybně právě ochranu a bezpečí. Pokud jsou problémy v důvěře mezi těmito bezpečnostními složkami, myslím si, že je důležité je pojmenovat, nikoliv veřejně, ale rozhodně je tedy řešit, abychom se na vánoční svátky opět nedočkali těch děsivých událostí, které se odehrály před několika lety.